Egyrészt arra, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, gyorsítani az adminisztrációt és megtakarításokat kell eszközölni.

És ehhez a digitalizálás, az e kormányzás nagyban hozzájárulhat. Az a helyzet, hogy a jelentés fontosnak tartja az egységesítést is, de hát Kelet Európában nincs mit egységesíteni, mert ez a rendszer alig működik, tehát ennek a kiépítése különösen fontossá válik, támogatandóvá válik az Európai Unión belül. Viszont két nagyon komoly aggály van ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Az egyik, hogy valamilyen módon garantálni kell az adatvédelmet.